virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjárreiður ríkisins sem eru númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson grétar mar jónsson og jón magnússon frumvarpið er stutt og hnitmiðað í því er lagt til að þrítugasta og þriðju grein fjárreiðulaga verði felld brott og að lögin öðlist þegar gildi með frumvarpinu fylgir eftirfarandi greinargerð sem ég leyfi mér að fara yfir með leyfi forseta með frumvarpi þessu er lagt til felld verði brott úr lögum um fjárreiður ríkisins lagagrein sem heimilar fjármálaráðherra að greiða úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum greinin er svohljóðandi valdi ófyrirséð atvik því að greiða þarf úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum er fjármálaráðherra að höfðu samráði við hlutaðeigandi ráðherra heimilt að inna greiðsluna af hendi enda þoli hún ekki bið fjármálaráðherra er skylt að gera fjárlaganefnd alþingis grein fyrir slíkum ófyrirséðum greiðslum strax og ákvörðun hefur verið tekin um þær og leita heimilda til þeirra með frumvarpi til fjáraukalaga greinin var umdeild þegar frumvarpið sem síðar varð að lögum um fjárreiður ríkisins var rætt og afgreitt á alþingi á hundrað tuttugasta og fyrsta löggjafarþingi vorið nítján hundruð níutíu og sjö

ekkert gjald má greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum tvær breytingartillögur komu fram við þrítugustu og þriðju grein sem báðar miðuðu að því að lögin gengju ekki lengra en stjórnarskráin var talin heimila en þær voru báðar felldar að öðru leyti er vísað til umræðunnar sem þá fór fram um málið sem var hundrað mál þingsins þingskjal hundrað og þrír fyrsti flutningsmaður flutti á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi að nýju þá tillögu í frumvarpsformi að fella alveg brott þrítugasta og þriðju greinar og vildi með því undirstrika að löggjafarvaldinu er samkvæmt stjórnarskrá ætlað að fara með fjárveitingavaldið frumvarpið varð þá ekki útrætt og er nú endurflutt óbreytt verði frumvarpið að lögum mun það styrkja löggjafarvaldið og stefna að aðgreiningu þess og framkvæmdarvaldsins vissulega var full þörf á því að flytja frumvarpið fyrir réttu ári en síðan hafa gerst þau tíðindi sem undirstrika enn frekar nauðsyn þess að draga skýrar línur milli löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins og er þar vísað til grímseyjarferjumálsins og skýrslu ríkisendurskoðunar frá því í ágúst tvö þúsund og sjö það mál einkennist af því að fjármálaráðherra hefur teygt æ lengra túlkun sína á heimild til þess að stofna til útgjalda án heimildar í fjárlögum heimildarákvæði í fjárlögum til þess að selja ferjuna sæfara og ráðstafa andvirðinu til kaupa eða leigu á annarri ferju túlkar ráðherrann sem sjálfstæða heimild til útgjalda án þess að sala á ferjunni hafi farið fram og telur einnig að upphæð þeirrar heimildar takmarkist ekki af andvirði hinnar seldu ferju ríkisendurskoðun gagnrýnir þetta harðlega og segir í skýrslu sinni að mati ríkisendurskoðunar stenst þessi aðferð á engan hátt ákvæði fjárreiðulaga og getur ekki talist til góðrar stjórnsýslu telja verður að ákvæði þrítugustu og þriðju grein fjárreiðulaga ýti undir þessa óheillaþróun og affarasælast sé að afnema greinina og fella þar með niður allar heimildir til greiðslu fjár úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum ríkisins að þeirri breytingu gerðri verður það skýr og ótvíræður vilji alþingis að virða ákvæði fertugasta og fyrstu grein stjórnarskrár lýðveldisins þannig er þessi greinargerð með frumvarpinu virðulegi forseti og ég vil kannski aðeins fara frekari orðum um þetta mál og sérstaklega gera grein fyrir þessu mismunandi sjónarhorni á heimild stjórnarskrárinnar þar sem annars vegar er í henni kveðið skýrt á um að ekkert gjald megi greiða úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum eða fjáraukalögum og svo hins vegar þessari grein fjárreiðulaganna sem kemur inn fyrir tíu árum þar sem fjármálaráðherra er veitt heimild til að greiða fjármuni úr ríkissjóði þótt ekki sé fyrir því heimild í fjárlögum eða fjáraukalögum og sú heimild er höfð á þann veg að ráðherra metur það sjálfur hvenær heimildin er eftir hendi

með öðrum orðum heimildin er algerlega komin í hendur framkvæmdarvaldsins og matið á því hvenær henni skuli vera beitt er líka í höndum ráðherra þetta hefur ekki alltaf verið svo skilningur alþingis eins og var fyrir tíu árum og er að finna í fjárreiðulögunum eins og fyrr segir ég vil rifja upp að veturinn nítján hundruð áttatíu og níu til nítján hundruð níutíu á hundrað og tólfta löggjafarþingi fjallaði fjárveitinganefnd alþingis sem þá hét um þessi mál af því tilefni að greiðslur úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum höfðu færst svo mjög í aukana að til vandræða horfði að mati þeirra sem þá fjölluðu um málið og töldu að yrði að stemma stigu við þessari sjálftöku úr ríkissjóði sem kölluð var fjárveitinganefnd alþingis varð sammála í því að taka fyrir þetta atferli sem er mjög athyglisvert í ljósi þess hver þróunin hefur verið síðustu tíu árin þar sem fjármálaráðherra opnar æ meira þessa heimild sem alþingi veitti honum nítján hundruð níutíu og sjö í því skyni að stofna til útgjalda oftar og meira en áður var

á hundrað og tólfta löggjafarþingi eins og fyrr segir meðal annars var það flutt í neðri deild og þar voru flutningsmenn sighvatur björgvinsson pálmi jónsson alexander stefánsson málmfríður sigurðardóttir ólafur þ þórðarson ásgeir hannes eiríksson og friðjón þórðarson fyrstu grein frumvarpsins sem hét frumvarp til laga um fjárgreiðslur úr ríkissjóði o fl fyrstu grein og fyrstu málsgrein hljóða svo með leyfi forseta greiðslu úr ríkissjóði má ekki inna af hendi nema heimildar til hennar sé aflað fyrir fram í fjárlögum eða fjáraukalögum fyrir hvert almanaksár fyrir fram virðulegi forseti og það er kjarni málsins þetta var

þannig að það yrði að veita fyrir fram í fjárlögum heimild til að greiða út peninga en ekki eftir á þetta var rökstutt frekar í greinargerð með þessu frumvarpi þar sem segir til dæmis um það sem þá hafði tíðkast og ég nefndi sem aukafjárveitingar með leyfi forseta öllum ætti að vera ljóst að í þessum efnum hefur ein af grundvallarreglum íslenskrar stjórnskipunar verið brotin það er reglan um að alþingi fari með fjárveitingavaldið þetta var dómur fjárveitinganefndar um það sem þá tíðkaðist sem er þó í minna mæli sé nú það sama í eðli sínu og þá var fjárveitinganefnd komst að þeirri niðurstöðu þarna væri brotin ein af grundvallarreglum íslenskrar stjórnskipunar ég klárar ekki hér síðan er rakið í greinargerð að fjárveitinganefndind hafi gert tillögur undirnefndar sinnar að sínum og flutt það sem frumvarp og segir í nefndaráliti undirnefndar fjárveitinganefndar með leyfi forseta reglan skal vera sú að greiðslur úr ríkissjóði umfram lagaheimildir eigi sér ekki stað enn fremur segir með leyfi forseta nægi heimildir ekki eða komi upp ný viðfangsefni er ekki heimilt að greiða kostnað vegna þeirra nema eftir afgreiðslu fjáraukalaga og skuli fjáraukalög lögð fyrir alþingi svo oft sem þurfa þykir með öðrum orðum kæmu upp einhver atvik eða tilvik sem kölluðu á útgjöld sem ekki væri séð fyrir í gildandi fjárlögum þá væri samt óheimilt að greiða út og ríkisstjórnin yrði að afla heimilda til áður en greiðslan færi fram þetta var skilningur fjárveitinganefndar allra nefndarmanna úr stjórnarliði sem stjórnarandstöðu úr öllum flokkum þingsins og að þessu leytinu til og það vek ég athygli á hefur stjórnarskráin ekkert breyst

níutíu það er athyglisvert í ljósi þess rökstuðnings sem gripið var til þegar fjárreiðulögin voru til umfjöllunar fyrir tíu árum og samþykkt fjárveitinganefnd lét gera athugun fyrir sig hvernig þessu væri við komið á norðurlöndunum og þar kemur fram að meginreglan er sú í þjóðþingunum á norðurlöndum að þau fara með fjárveitingavaldið og það er virt af framkvæmdarvaldinu það er svolítið breytilegt eftir löndum hvernig útfærslan er í sumum löndum er heimilt að greiða utan fjárlaga en þá með samþykki

eða sem fer þá með umboð þingsins þannig að í megindráttum er það niðurstaðan af athuguninni þá að þetta tíðkaðist ekki á norðurlöndum sem hér tíðkaðist þá að ráðherrar gætu greitt út úr ríkissjóði greiðslur vegna útgjalda sem alþingi hefði ekki samþykkt og síðan látið alþingi standa frammi fyrir gerðum hlut í fjárreiðufrumvarpinu sem var lagt fram á hundrað tuttugasta og fyrsta löggjafarþingi og ég hef vikið að er opnað fyrir þessa heimild og sett inn í frumvarpsform sem hér var samþykkt um að fjármálaráðherra hefði heimild til að greiða án þess að fyrir því væri samþykki alþingis ef ófyrirséð atvik valdi því þetta er rökstutt með því að það geti gert eitthvað sem ekki verði séð fyrir og verði að bregðast við svo sem ef dómstólar dæma ríkið til að greiða bætur í dómsmáli um bótaskyldu og þetta var rökstuðningurinn þess vegna þyrfti að hafa þessa heimild til ráðherra þarna er hafnað í raun og veru rökstuðningi fjárveitinganefndar alþingis og rökum annarra þjóðþinga á norðurlöndum og það sé einfalt að fjár við þessum óvæntu útgjöldum með því að gera ráð fyrir þeim í fjárlögum eða með því að flytja mál og afla heimildar hverju sinni áður en greiðsla færi fram það er mjög athyglisvert að þingið skuli þarna hafa farið þessa leið að víkja eigi hlutverki til hliðar með svona afgerandi hætti eins og þarna er

ekki nema nokkurra ára gamall og veita einstökum ráðherrum fyrst og fremst fjármálaráðherra heimild að eigin mati til að greiða úr ríkissjóði það er líka lykilatriði í þessu virðulegi forseti að heimildin er þannig frá gengin í fjárreiðulögunum að ráðherrann einn hefur matið honum ber að vísu að láta síðan fjárlaganefnd vita og leggja málið fyrir hana en það hefur líka breyst það er ekki gert eins og segir í lagagreininni að það eigi að gerast þegar í stað að loknu því að heimildin hafi verið nýtt um leið og ákvörðun hefur verið tekin heldur er því safnað saman og lagt svo fram í frumvarpsformi jafnvel mörgum mánuðum síðar þannig að ráðherrann fer eiginlega ekki einu sinni eftir lagatextanum hvað varðar upplýsingaskyldu frá sér til þingsins þingið getur auðvitað ekki setið undir þessu virðulegi forseti það verður að breyta lögunum og framkvæmdinni í fyrsta lagi til samræmis við stjórnarskrána ég skal ekki segja um það hvernig þetta mál færi ef einhver sem getur átt aðild að slíku máli höfðað mál fyrir dómstólum og vefengdi þessa lagaheimild vegna þess að hún væri í bága við stjórnarskrána ég mundi hallast að því að dómstólar mundu fella slíka heimild úr gildi vegna þess að lagaheimildin styddist ekki við stjórnarskrá en við eigum ekki svo gott með það alþingismenn að standa í slíkum málaferlum því við þyrftum fyrst að fá viðurkennda aðild okkar að málinu sem getur reynst þrautin þyngri við getum alla vega sett fram skoðun okkar á alþingi og beitt okkur fyrir breytingu á lögunum þannig að þau fari af stjórnarskránni að minnsta kosti að mati okkar sumra sem flytjum þetta mál ég held virðulegi forseti að þróunin hafi einmitt verið í þá veru sem hún var komin í fyrir sautján til átján árum þegar fjárveitinganefnd alþingis fékk nóg af raunverulegum yfirgangi ráðherra og flutti frumvarp til að bæta úr að fjármálaráðherra hefur gengið æ lengra til að nýta sér heimildina í fjárreiðulögunum til að ganga lengra skref fyrir skref það kemur fram í svari hans við fyrirspurn minni á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi þar sem ég spurðist fyrir um það hvenær hann hefði nýtt sér þessa heimild til greiðslu úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum með vísan einmitt í þessa grein að ráðherrann grípur til þess að skilgreina sum útgjöldin sem hann hefur látið greiða sem útgjöld sem byggjast á samningum og samþykkt ríkisstjórnarinnar og falli því ekki undir þrítugasta og þriðju grein fjárreiðulaga

heimild sem byggist á samningum og samþykkt ríkisstjórnarinnar um þetta er ekki að finna neinn stað í fjárreiðulögunum til að rökstyðja þetta skoða þetta svar og kynna sér málflutning forvera sinna í fjárveitinganefnd alþingis meðal annars þeirra ágætu manna pálma jónssonar og friðjóns þórðarsonar sem voru báðir á þeirri skoðun að alþingi ættu að ákveða útgjöld fyrir fram góðir menn góðir menn er hér látið koma fram sem ég dreg ekki í nokkurn efa í nýjasta afreki sem byggist á því að teygja þrítugasta og þriðju grein lengra en áður er er að finna í þessu skjali sem ég hef undir höndum dags tíunda ágúst tvö þúsund og sjö þar er gerð grein fyrir þeim upplýsingum sem ég var að kalla eftir með fyrirspurn og fékk ekki þar kemur fram að samkvæmt uppgjöri ársins tvö þúsund og sex og síðasta fjárlagaári voru sextíu og níu fjárlagaliðir sem fóru fram úr umframheimildir eða meira en fjögur prósent umframheimildir sextíu og níu fjárlagaliðir fóru meira en í fjögur prósent umfram heimildir og heimildin var samtals þrettán komma sjö milljarðar umfram það sem alþingi hafði samþykkt maður spyr sig þegar maður les þetta hvers konar skrípaleikur er framkvæmdin á

umfram það sem alþingi hefur samþykkt til hvers er þá verið að leggja fjárlagafrumvarpið fyrir alþingi ég spyr virðulegi forseti og ég heyri engin svör frá hljóðum ráðherrabekkjum ég held að alþingismenn ættu að íhuga þessi mál vandlega og síðasta dæmið er það sem ég ætlaði að nefna áðan grímseyjaferjudæmið þar kemur fram í greinargerð ríkisendurskoðunar um það mál að sú ákvörðun fjármálaráðherra og samgönguráðherra þáverandi að greiða tæplega fjögur hundruð milljónir úr ríkissjóði til endursmíði á grímseyjarferjunni með skírskotun í sjöttu grein fjárlaga sem veitir svo ég vitni í skýrslu ríkisendurskoðunar með leyfi forseta er aðeins veitt heimild til að selja grímseyjarferjuna með leyfi forseta er aðeins veitt heimild til að selja grímseyjarferjuna ms sæfara og ráðstafa andvirðinu til kaupa eða leigu á annarri hentugri ferju

gefa heimild til útgreiðslu á fjögur hundruð milljóna króna og segir með leyfi forseta ríkisendurskoðun gerir alvarlega athugasemd við framangreinda ákvörðun og þá aðferð sem notuð er við að fjármagna kaup og endurbætur á ferjunni og telur hana á engan hátt standast ákvæði fjárreiðulaga segir ríkisendurskoðun það er von að ríkisendurskoðun segi það því þetta er svo langt gengið virðulegi forseti og las ég þó ekki upp það sem keyrir um þverbak og er að finna í skjali sem undirritað er af fulltrúum beggja ráðherranna samgöngu og fjármála að hafi vegagerðin ekki svigrúm til að nýta ónotaðar

mun fjármálaráðuneytið heimila yfirdrátt sem þessari vöntun nemur það má auðvitað segja að þegar framkvæmdin er komin á þetta stig sem reyndin er að fjármálaráðherra telur sig geta stofnað til útgjalda án þess að bera það undir alþingi fyrir fram og fá yfir höfuð nokkurt samþykki alþingis fyrir útgjöldunum þá finnst ráðherra bara eðlilegt og sjálfsagt stig af stigi að hann geti vakið upp ný verkefni

og jafnvel stofnað til yfirdráttar því hann telur sig hafa öll fjárlögin í sinni hendi og allar heimildir til þess og sé nægilegt að leggja það fyrir alþingi eftir á að stimpla það sem þegar hefur verið ákveðið gert framkvæmt og greitt þetta er auðvitað ferli sem er komið á svipað stig og var nítján hundruð áttatíu og níu og nítján hundruð níutíu og þáverandi fjárveitinganefnd fannst svo yfirgengilegt að henni var nóg boðið ég er að vona virðulegi forseti að frumvarp okkar fjögurra þingmanna í þessu máli veki að minnsta kosti þá þingmenn sem sæti eiga í fjárlaganefnd af værum blundi

sjá til þess að fjárlagafrumvarp sé afgreitt en ekki þeirra hlutverk að taka við því sem þegar hefur verið gert ef þeir sætta sig við það þá heldur þetta áfram á sömu braut þar til einhverjum verður loksins nóg boðið í vonandi náinni framtíð en ég held að menn megi ekki bíða mikið lengur til að fara að snúa þessari þróun við og gera ráðherrunum grein fyrir því að það er alþingi sem ákveður fjárlög en ekki ríkisstjórnin

fjárlagafrumvarpið eða afla sér heimilda svona bara af og til og senda þingið til sumardvalar einhvers staðar eins

virðulegi forseti ég held ég láti lokið framsögu fyrir þessu þingmáli sem ég tel og við flutningsmenn að sé eitt af þeim brýnni sem alþingi þarf að takast á við á þessu þingi í því skyni að rétta sinn hlut og skipa sér á þann sess sem stjórnarskráin hefur ákveðið að alþingi eigi að vera á ég legg svo til virðulegi forseti að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til annarrar umræðu og